appelliere ich an Sie Nehmen Sie den Unfall, die Katastrophe von Mexiko so ernst, als ob Sie in unserem Bodensee passiert wäre! Sie hätten dann kein Trinkwasser mehr und in meiner Heimatstadt gäbe es keine Festspiele mehr, mit all den dramatischen Konsequenzen und noch viel mehr.

Sind Sie sicher, dass Ihre Europäische Agentur für Seeverkehr auch tatsächlich gerüstet ist? Sie haben von guter Koordinierung gesprochen.

Ist das gecheckt worden, bevor es zum Ernstfall kommt?

Es soll ja nicht heißen Sie können alles außer....